herra forseti í heilbrigðisáætlun til ársins tvö þúsund og tíu er sett það markmið að lækka dánartíðni af völdum krabbameins hjá fólki yngra en sjötíu og fimm ára um tíu prósent til þess á meðal annars að beita skipulagðri krabbameinsleit og eftirliti með áhættuþáttum og eins og við höfum hér fjallað um í fyrri fyrirspurn eykur góður árangur hópleitar bjartsýni á því að hópleit að öðrum sjúkdómum eins og meðal annars ristilkrabbameini sem við vorum að ræða hér áðan og því meini sem hér er spurt um blöðruhálskirtilskrabbameini að með því megi fækka dauðsföllum og bæta lífsgæði og batalíkur blöðruhálskirtilskrabbamein hefur tvöfalt hærri dánartíðni hjá körlum en ristilkrabbamein og er algengasta krabbameinið sem hrjáir karla það er ekki öllum sem er þetta ljóst en ýmsir fræðimenn telja sig hafa fundið tengsl milli brjóstakrabbameins og blöðruhálskirtilskrabbameins ég ætla ekki að fara út í þær kenningar hér en það er sláandi að á tölum sem fyrir liggja um tíðni þessara sjúkdóma á árunum nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og tvö eru að jafnaði greindir hundrað sextíu og fjórir karlar hér á landi árlega með blöðruhálskirtilskrabbamein en hundrað sextíu og fjórar konur með brjóstakrabbamein það er nákvæmlega sami fjöldi eins og ég segi þetta er algengasta krabbamein sem hrjáir karla nýlega hefur orðið nokkur vakning í umræðu um þetta mein og einnig framfarir í greiningartækni og meðferð sem allt vekur vonir um að hér sé eitthvað gott að gerast ég vil nefna stofnun krabbameinsfélagsins framfarar félagið heitir framför sem var stofnað á síðasta ári meðal annars til eins að styrkja rannsóknir á orsökum þessa krabbameins og til þess að stuðla að almennri fræðslu um meinið og hvetja karlmenn til þess að fara í tékk eftir fimmtíu ára aldurinn blöðruhálskirtilskrabbamein er vaxandi vandamál í öllum hinum vestræna heimi og menn hafa lengi reynt að finna rannsóknaraðferðir sem geta greint þá einstaklinga frá sem hafa hratt vaxandi sjúkdóm meðal annars til þess að geta boðið skipulega leit nýjar greiningaraðferðir virðast handan við hornið í nýrri frétt frá cancer fountain í svíþjóð kemur fram að með dna prófi megi greina þann hóp karla frá sem er fjórum til fimm sinnum líklegri til þess að fá þetta mein en aðrir ég tel ekki síst í ljósi þess undirbúningsstarfs sem nú er hafið vegna ristilkrabbameins að spyrja nú þegar boða á sextíu til sextíu og níu ára karla og eldri í skoðun hversu margir greinist hér árlega með blöðruhálskirtilskrabbamein og hvort ráðherra hafi áform um að koma á skipulagðri leit að því meini